Bahrajn jest kolejnym krajem Bliskiego Wschodu, gdzie demokratyczne manifestacje spotkały się z gwałtowną reakcją władz. Na porządku dziennym pozostają aresztowania działaczy opozycyjnych, a także dziennikarzy, nauczycieli, lekarzy czy studentów. Wyrazem represji jest działalność specjalnych sądów bezpieczeństwa skazujących głównie protestujących przeciwko polityce państwa. Zwracam się do rządzących Bahrajnem o poszanowanie prawa obywateli do pokojowego protestu, swobodnego wyrażania myśli i przekonań, zapewnienie nieskrępowanej działalności mediów. Podstawą dobrej woli musi być zwolnienie i rehabilitacja więźniów politycznych.

Nie mniej istotna jest stała presja wobec Manamy dla zagwarantowania działalności tej instytucji w oparciu o międzynarodowe standardy praw obywatelskich. Wierzę, że nasz głos będzie słyszalny w Bahrajnie. Liczę na konstruktywne działania władz oraz aktywność Unii Europejskiej.